Pane předsedající, o tomto tématu hovoříme proto, že v Evropě jsme svědky zneklidňujícího trendu nárůstu extremistických stran, které ke svým účelům neváhají používat i nacistické symboly. Symboly jsou viditelné, ale je potřeba bojovat především proti nenávistným ideologiím jako takovým, zejména pokud jsou stále takto živé.

Mladí lidé už nemají osobní zkušenost a tedy ani znalost hrůz, které totalitní ideologie napáchaly ve

Proto je nutné je v tom vzdělávat a zprostředkovat jim přímá svědectví pamětníků.

Proto oceňuji činnost takových organizací, jako je Paměť národa v České republice a Platforma evropské paměti a svědomí na úrovni Evropské unie. Evropská unie je společným prostorem pro šíření informací včetně sociálních médií, a proto je namístě určitá evropská odpověď, která by měla patřit a také pomoci členských státům pomáhat čelit extremismu, zejména na internetu, a trestněprávními prostředky postihovat nenávistné projevy včetně užívání zakázaných symbolů. Měli bychom více připomínat skutečnosti spojené s nacismem a holocaustem. Není náhoda, že mnohé oběti nacismu trpěli v komunistických režimech ve střední a východní Evropě. Proto když hovoříme o zákazu fašistických a nacistických symbolů, měli bychom podobně uvažovat o symbolech komunistických. Srp a kladivo jsou symboly stran, pod jejichž vládou bylo zabito více než padesát milionů lidí. Je to náš dluh, který musíme splatit obětem rudé totality.